að hér mundi kannski koma upp einhvers konar xxxxx þegar þessi skýrsla kæmi út en ég held að við getum verið sátt við það að hér hefur verið vel að verki staðið sumir hafa sagt að hér sé ekkert nýtt á ferð ég er ekki sammála því því þó að fjallað hafi verið um marga af þessum einstöku atburðum og einstöku staðreyndum eru bæði má segja að það sé ákveðinn nýr samningur í því þegar allt er þetta sett í samhengi þegar heildarmyndin er dregin upp sem er mjög lærdómsríkt en líka kemur þar líka margt fram sem ekki hefur áður komið fram mig langa sérstaklega að gera að umtalsefni hér í þessari stuttu ræðu áttunda bindið þar sem er fjallað um siðferði og starfshætti í íslensku fjármálalífi tengja það kannski við umræðuna um gildi og gildismat sem var áberandi fyrst eftir hrun en dofnaði kannski yfir þegar farið var

lestur þessa rits sem var unnið af siðfræðinefndinni svokölluðu vilhjálmi árnasyni salvöru gissurardóttur og kristínu ástgeirsdóttur það sem kannski slær mann ekki minnst er það mat að reynsla skipti ekki máli þegar við sjáum það að margir stjórnendur bankanna voru ungir menn nýkomnir með háskólapróf hugsanlega mba gráðu þeir höfðu svipaðan bakgrunn og ekki mikla reynslu af þessum hefðbundnu bankastörfum þetta sýnir manni að það skiptir máli að meta reynslu en í þessu hraða samfélagi og æskudýrkunarsamfélagi var kannski minna lagt upp úr reynslu en hefði mátt gera það vekur líka athygli manns að það sem áður voru taldir

þetta var talið upp sem styrkleikar íslensks fjármálakerfis en um leið urðu þetta veikleikar þegar of langt var gengið þannig að það er margt sem þarna situr eftir sem skiptir máli að ekki sé lokað inn í skýrslu sem þessari margt í allri skýrslunni tel ég að kalli á sérstakar umræður ekki bara hér á þinginu heldur líka úti í samfélaginu við uppsetningu á skýrslunni eru dregnir ýmsir lærdómar ég held að stjórnmálamenn geti þar dregið auðvitað mikla lærdóma það þarf að draga skýrari mörk milli fjármálalífs og stjórnmála setja þarf skýrar reglur um styrki til stjórnmálamanna gegnsæi bókhaldi stjórnmálaflokka í þessu hefur auðvitað verið unnið á undanförnum árum í samvinnu flokka það er vel það skiptir máli að við séum vakandi gagnvart þessu stjórnmálamenn og embættismenn þurfa að setja sér siðareglur sem draga fram og skerpa ábyrgð og þær skyldur sem felast í störfum þeirra efla þarf hugsun meðal stjórnmálamanna ef starf þeirra er öðru fremur þjónusta við almannaheill skerpa þarf ákvæði um ráðherraábyrgð svo sem með því að stýra upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart alþingi og ríkisstjórn enn fremur er rætt um að stórefla þurfi fagmennsku og vinnubrögð innan stjórnsýslu með vandaðri gagnafærslu og skýrari boðleiðum milli embættismanna og stjórnmálamanna þetta er auðvitað lykilatriði sem við stjórnmálamenn og embættismannakerfið þurfum að draga lærdóm af þegar auðvitað hefur verið sett vinna í gagn við að skoða starfshætti stjórnarráðsins af hálfu hæstvirts forsætisráðherra en mér finnst líka mikilvægt að við ræðum um starfshætti alþingis

eitt af því sem ég tók eftir í þessari skýrslu siðfræðinefndarinnar þar er kveðið á um að stjórnmálaflokkar þurfi að vanda betur til stefnumótunar svo kjósendur átti sig betur á þeim vanda sem þeir standa frammi fyrir nokkuð sem manni finnst kannski að ætti að vera sjálfgefið en ætti þó að vekja mann til umhugsunar um umræðuna sem nú til að mynda hefur verið áberandi um vantraust fólks almennt til stjórnmálamanna stjórnmálastéttarinnar er þetta einn hópur sem hægt er að setja eða eru hugmyndafræðileg mörk stjórnmálaflokka og hugmyndafræðileg staða hvers einstaks stjórnmálamanns er þetta orðið óljóst í hugum almennings það er að minnsta kosti niðurstaða skýrsluhöfunda sem mér finnst að við sem stjórnmálamenn þurfum að taka alvarlega og ræða og velta fyrir okkur mig langar að nefna hér því tíminn er skammur sérstaklega kannski það sem tengist málaflokkum sem varða mitt ráðuneyti sérstaklega og ég nefni þátt fjölmiðla en þeir eru teknir sérstaklega fyrir hér í skýrslunni meðal annars er kveðið á um að það þurfi að styrkja sjálfstæði ritstjórna það eigi að vera skylt að upplýsa hverjir séu eigendur fjölmiðla á hverjum tíma svo almenningur geti vitað hverjir eigi fjölmiðil og lagt mat á hvort það sé fyrst frá sjónarmiðum eigenda og setja eignarhaldi á fjölmiðlum hófleg mörk koma þurfi á faglegu eftirliti með fjölmiðlum sem hafi það að markmiði að tryggja að þeir ræki af ábyrgð hlutverk sitt í lýðræðisríki og verndi almannahagsmuni þetta tengist flest þessi atriði koma fram í nýju frumvarpi um fjölmiðla það hefur nú svo sem verið gagnrýnt líka að þar eigi að fara af stað með fjölmiðlastofu en hún hefur þetta hlutverk meðal annars að rækja þetta eftirlit og að fjölmiðlar sinni af ábyrgð hlutverki sínu í lýðræðisríki þar er líka kveðið á um ritstjórnarlegt sjálfstæðis að eignarhald verði upplýst og lagt til að farið verði í það að setja þverpólitískan hóp sem fari yfir takmarkanir á eignarhaldi í skýrslunni er líka talað um háskólasamfélagið það er nokkuð sem við þurfum líka að taka til umræðu ég mun meðal annars nýta næsta fund minn með rektorum íslenskra háskóla til að ræða þessar niðurstöður þar er meðal annars rætt um hagsmunaárekstra sem geta falist í því að taka við styrkjum frá fyrirtækjum kostunaraðilum og vera að vinna um leið að sjálfstæðum rannsóknum um þessa siðferðilegu klípu er fjallað í skýrslunni sem ég held að skipti miklu máli líka að ræða opinskátt því þó að fræðimenn þurfi ekki að láta kostunaraðila hafa áhrif á sig skapast auðvitað sú hætta nema skýrar siðareglur séu til staðar háskólar hafa tekið á þessu máli með ólíkum hætti ég held að skipti miklu máli að draga það saman hvernig þeir hyggjast bregðast við þessari umræðu í skýrslunni það er líka nefnt sérstaklega í skýrslunni að efla þurfi siðfræði eða menntun fagstétta á sviði viðskipta og hagfræði það tengist kannski þessari hugsun sem má ræða að við lifum í sérfræðingamiðuðu samfélagi það er ekki séríslenskt fyrirbæri það er alþjóðlegt það er lögð áhersla á sérfræðikunnáttu en ekki hina breiðu fjölfræðilegu þekkingu sem áður tíðkaðist höfum við gengið kannski of langt í sérfræðiþekkingunni höfum við misst af undirstöðunni sem hver og einn einstaklingur þarf að hafa sama hvaða starfi hann sinnir til að mynda hina siðfræðilegu þekkingu um þetta er líka rætt almennt hvað varðar skólakerfið ég held að það skipti miklu máli þar sem við skoðum það í nýjum námskrá hvernig við getum eflt lýðræðisvitund siðfræðilega vitund gagnrýna hugsun hvernig ætlum við að innleiða þessar hugmyndir ég þykist vita að flestir hér inni séu sammála um að skipti máli að efla í skólum landsins það sem við sjáum að á þjóðfundi um vandamál stendur það upp úr á fundinum að fólk kallar eftir aukinni umræðu þjálfun rökfærniþjálfun eða rökræðuþjálfun og hinni gagnrýnu hugsun en við þurfum að ræða það hvernig við ætlum að innleiða breytingar því námsskrá er góð svo langt sem hún nær en til þess að innleiða þær breytingar sem þar standa þarf að fylgja þeim eftir þannig að við þurfum að læra margt draga marga lærdóma af þessari skýrslu mig langar að nota tækifærið að lokum að vitna í þann ágæta fræðimann vilhjálm árnason sem stýrði þessari siðfræðinefnd hann skrifaði ágæta grein sem birtist í broddflugum meðal annars safnriti hans sem heitir í leit að lýðræði af því þetta snýst mikið um það öll umræðan um skýrsla hefur að mörgu leyti snúist um það fyrirkomulag sem við búum við við getum sagt við búum vissulega við lýðræðisfyrirkomulag en höfum við ræktað lýðræðishugsjónina eins og vilhjálmur bendir á með leyfi forseta er lýðræði tvískipt það er annars vegar það fyrirkomulag sem við höfum á okkar stjórnarfyrirkomulagi sem vissulega er lýðræðislegt en höfum við ræktað hugsjónina sem er hinn þátturinn í því að gera lýðræðið að veruleika því lýðræðið og nú vitna ég beint í vilhjálm með leyfi forseta hefur þá tilhneigingu að þróast í einangrað og fjarlægt vald fárra atvinnustjórnmálamanna embættismanna sem stjórnast oft af allt öðrum hagsmunum en þeim sem kenna má við almannaheill og þjóðarvilja vinnubrögð í slíku lýðræði verða því ólýðræðisleg því velti ég fyrir mér hvort sé ekki fyrst og fremst eða að minnsta kosti eitt af okkar lykilhlutverkum sem hér xxxx að rækta hugsjónina um lýðræðið ekki síður en fyrirkomulagið hugsjónina um samfélagið sem vettvang frjálsra einstaklinga og samtaka þeirra sem skapa sér sameiginleg lífsskilyrði í samræmi við þekkingu sína þarfir og möguleika á hverjum tíma en sá skilningur kallar á látlausa leit að betri leiðum til að tryggja sjálfræði þegnanna um sameiginleg málxxxx fyrirgefðu herra forseti en ég verð að ljúka lýðræðið má aldrei leggja að jöfnu við tiltekin ferli og stofnanir skapandi stjórnmál í lýðræðisríki eiga stöðugt að snúast um að efla lýðræðið virkja vilja einstaklinga til að móta líf sitt og menningu ég biðst afsökunar